Nous avons, au groupe PPE, apporté notre soutien au rapport de notre collègue, Mme McClarkin, rapport à l'élaboration duquel nous avons grandement contribué et nous soutenons, bien évidemment, les principales préconisations de ce rapport pour plus de mobilité professionnelle, plus de simplification et d'efficacité dans les procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles tout en garantissant la sécurité

Mais, c'est bien en termes de chemin vers la croissance que se pose l'enjeu de l'augmentation de la mobilité professionnelle.

Il a rappelé que les États membres devaient reconnaître le potentiel du marché intérieur pour relancer la croissance et la création d'emplois et devaient agir pour éliminer toutes entraves à l'achèvement du marché intérieur.

les douze propositions faites par la Commission au titre desquelles la reconnaissance des qualifications professionnelles. Nous voyons bien que c'est en accroissant la mobilité professionnelle que nous pouvons espérer libérer le potentiel de croissance que contient le marché intérieur, notre marché intérieur, de 500 millions d'habitants, de 500 millions de consommateurs. La mobilité professionnelle doit donc permettre, non seulement d'assurer, si nous la renforçons, si nous la modernisons, si nous l'améliorons, la libre circulation de nos compatriotes à l'intérieur de ce marché mais, également, permettre d'acquérir nous l'espérons des marges de croissance supplémentaires.